Die Kompromisse, die wir gemeinsam erarbeitet haben, sind gut.

Umso mehr habe ich mich gewundert, Herr Klute, dass Sie jetzt zusätzliche Anträge im Namen der kommunistischen Fraktion nachgeschoben haben.

Deshalb ist das Gesamtpaket gut.

Wir sind der Meinung, dass jemand, der das Anrecht auf ein Basiskonto hat, eine Beziehung zu dem Mitgliedstaat haben muss.

Insofern waren wir uns einig, diesen Zugang zu gewähren unter den Bedingungen. Auch die ursprüngliche Idee, Gebührenfreiheit durchzusetzen, haben wir nicht unterstützt, und der Kompromiss sagt möglichst niedrige Gebühren. Ich halte das für richtig. Denn wenn man Gebührenfreiheit durchsetzen will, dann gehört das in die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Das ist konkrete Sozialpolitik. Wir haben die Bedenken der Bankenvereinigung nicht berücksichtigt, sondern wir haben einen eigenen Kompromiss gesucht. Die Banken waren immer dagegen, und die Kommission hat ja auch nicht vorgeschlagen, dass jede Bank ein Basiskonto anbieten muss. Die Kommission wollte nur eine Bank in jedem Mitgliedstaat. Das haben wir gemeinsam erarbeitet.